Ich schätze den Kollegen Schmidt, weil er sehr KMU freundlich ist und sich hier auch Gedanken macht, ob das System auch etwas vereinfachen könnte. Glauben Sie, dass es möglich wäre, auch einen KMU Test für die Kommission dementsprechend verpflichtend vorzuschreiben, damit es zu einer echten Entlastung für KMUs wird, die ehrlich arbeiten, und nicht zu einer Belastung, wie es derzeit aussieht?